Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, kann man sagen beim Thema ressourcenschonender Umgang. Jeder möchte in die richtige Richtung gehen, aber wie können wir dahingehen? Freiwillige Maßnahmen das haben wir immer wieder gesehen, in der Automobilindustrie, in anderen Bereichen sind krachend gescheitert. Ressourceneffizienz und schonender Umgang mit Ressourcen ist Außen Sicherheitspolitik, Gesundheitspolitik, Umweltpolitik, Wirtschaftspolitik, Agrarpolitik, betrifft alle Bereiche.

Hier gilt es jetzt, an die Instrumente zu gehen. Internalisierung der externen Kosten wir werden nicht umhinkommen, dass dieses Prinzip eingeführt wird Wer Wasser versaut, Luft verschmutzt, muss dafür bezahlen. Heute bezahlen wir es über die Krankenversicherung oder über andere Bereiche, wir bezahlen es nämlich mit unseren Steuern, Frau

Dieses muss verinnerlicht werden, und da muss man auch einmal mutig sein, denn nur so werden wir uns auch den zukünftigen Herausforderungen stellen, vor denen wir stehen. Eine größer werdende Weltbevölkerung nicht in Europa, wir werden in Zukunft kleiner werden ist eine Riesenherausforderung, und darum ist dieser Bericht, den der Kollege Gerbrandy hier angefertigt hat, eine gute Ausgangssituation, um über neue politische Strategien nachzudenken, auch für die Kommission. Wir müssen in Lebenszyklen denken nicht nur regulieren, was hinten am Auspuff herauskommt, sondern uns auch die Fabrik anschauen, wo das Auto produziert wird. Ist das denn nachhaltig, ist das denn ressourcenschonend?